Die Aufnahme dieser Länder, wenn sie denn die Bedingungen erfüllt haben, ist auch kein Gnadenakt, wie so manche meinen, sondern es ist eine schlichte Notwendigkeit angesichts ihrer geografischen Lage mitten in der Europäischen Union.

Alle Länder müssen natürlich die Voraussetzungen erfüllen, die die Kopenhagener Kriterien beinhalten, und, da sie verfeindet waren, natürlich auch eine regionale Zusammenarbeit pflegen. Das gilt aber auch für die Länder, die Nachbarländer dieser Beitrittskandidaten sind. Ich erwarte von Slowenien und auch von Griechenland, dass sie den Beitrittskandidaten helfen, diesen Weg schnell und zügig zu gehen. Leider ist das Land Bosnien und Herzegowina in einer ganz ganz schwierigen Situation, und ich glaube nicht, dass ich das in anderthalb Minuten überhaupt abhandeln kann, obgleich ich Berichterstatterin für diese Region bin. Ich spare mir das. Ich wünsche nur, lieber Herr Ratspräsident und lieber Herr Kommissar, dass die Verhandlungen dort unten so geführt werden, dass sie nah bei den Menschen erfolgen und nicht zu sehr von außen diktiert werden.

Aber die Menschen dort unten dürfen nicht ausgeschlossen bleiben, weil Sie das Problem nicht lösen wollen.